ég fjalla hér um skýrslu íslandsdeildar norðurlandaráðs um norrænt samstarf fyrir árið tvö þúsund og þrettán það er þá helst til að taka að þau helstu málefni sem voru til umfjöllunar í norðurlandaráði fyrir árið tvö þúsund og þrettán voru utanríkis varnar og öryggismál

norðmenn fóru með formennsku á árinu tvö þúsund og þrettán og var forseti ráðsins marit nybakk utanríkis varnar og öryggismál og samfélagsöryggi voru til umfjöllunar á vorþingi norðurlandaráðs í stjórnsýsluhindranir voru til umfjöllunar á vorþingi í apríl á norðurlandaráðsþingi í október og á desemberfundi forsætisnefndar nýting náttúruauðlinda var til umfjöllunar meðal annars á norðurlandaráðsþingi í október á norræna leiðtogafundinum og í umræðum um alþjóðlegt samstarf ráðherranefndarinnar við tilmælum norðurlandaráðs frá árinu tvö þúsund og ellefu um norrænt átak til að leysa deilur um makrílveiðar ráðherranefndin taldi að það mætti afskrifa tilmæli þar að lútandi en umhverfis og náttúruauðlindanefnd samþykkti nefndarálit þar sem tveir fyrstu aðgerðaliðir tilmælanna voru afskrifaðir en þeim þriðja viðhaldið og var ákveðið nefndin léti vinna greinargerð um efnisatriði þriðja liðarins sem er umsjón uppsjávartegunda í norður atlantshafi og vinna að nýrri tillögu sem stuðlaði að langtíma sjálfbærri lausn í þeim efnum

efnahags og viðskiptanefnd umhverfis og náttúruauðlindanefnd velferðarnefnd borgara og neytendanefnd síðan eru eftirlitsnefnd og kjörnefnd hlutverk meðal annars þessara nefnda eru hlutverk forsætisnefndar er að hún hefur æðsta ákvörðunarvald milli þingfunda ráðsins og getur tekið ákvarðanir fyrir hönd þess hún stýrir auk þess og samræmir starf nefnda norðurlandaráðs og ber ábyrgð á heildrænum pólitískum og stjórnsýslulegum áherslum utanríkis og varnarmálum og gerir framkvæmda og fjárhagsáætlanir ráðsins fulltrúar í forsætisnefnd eru höskuldur þórhallsson og helgi hjörvar á janúarfundi forsætisnefndar á árinu tvö þúsund og þrettán var afgreidd úr forsætisnefnd tillaga um aukið norrænt samstarf gegn tölvuógnum og stafrænum árásum það er eitt af því sem menn velta töluvert fyrir sér í dag hvernig megi verjast þeirri ógn og hún meðal annars talin geta valdið því að samfélög bara fari hreinlega um koll á stuttum tíma forsætisnefnd afgreiddi einnig úr nefnd tillögu um að haldnar yrðu hringborðsumræður um varnar og öryggismál á norðurlöndum þar sem til yrði boðið norrænum ráðherrum formönnum þeirra forsætisnefnd áfram umfjöllun sinni um stjórnsýsluhindranir og afgreiddi í desember nefndarálit um tillögu norrænu ráðherranefndarinnar um afnám stjórnsýsluhindrana fyrir tímabilið tvö þúsund og fjórtán til fulltrúi hennar fyrir íslands hönd er valgerður gunnarsdóttir og mennta og menningarmálanefnd fer með málefni menningarkennslu og menntunar og þar er meðal annars fjallað um almenna menningu og listir í norrænum þjóðlöndum og á alþjóðavísu fjölbreytileg norðurlönd kvikmyndir og fjölmiðla tungumál íþróttir norrænu félögin og frjáls félagasamtök barna og unglingamenningu grunn og framhaldsskóla menntunarframboð á norðurlöndum almenningsfræðslu og fullorðinsfræðslu og símenntun í efnahags og viðskiptanefnd er okkar fulltrúi steingrímur j sigfússon og þar er fjallað um efnahagsumhverfið framleiðslu og verslun þar með talið frelsi á markaði og atvinnumarkaði á norðurlöndum hún fjallar meðal annars um atvinnulíf og iðnað innri markað frjálsa för fólks afnám stjórnsýsluhindrana viðskipti svæða og byggðaþróunarstyrki atvinnumál og vinnumarkað vinnuumhverfi og innviði og samgöngur í umhverfis og náttúruauðlindanefnd er fulltrúi íslands róbert marshall og þar er fjallað um umhverfis og náttúruvernd og nýtingu náttúruauðlinda innan landbúnaðar fiskveiða og skógræktar enn fremur vinnur nefndin að orku og samgöngustefnu í samstarfi við atvinnumálanefndina nefndin vinnur jafnframt að norrænum og alþjóðlegum úrlausnarefnum enn fremur tekur nefndin upp mál við e s b á ofangreindum sviðum sem eru mikilvæg fyrir norðurlönd nefndin fjallar um efni á borð við endurnýjanlega orku og norrænan raforkumarkað loftslagsbreytingar og hið norræna velferðarlíkan velferð heilbrigðis og félagsmálastefnu hún fjallar um velferðar og tryggingamál félagsþjónustu og heilbrigðismál málefni fatlaðra bygginga og húsnæðismál fjölskyldumál börn og unglinga fíkniefni áfengi og annan ofneysluvanda fulltrúi okkar þar er jóhanna maría sigmundsdóttir í borgara og neytendanefnd situr fyrir íslands hönd elín hirst og þar er fjallað um málefni sem snerta réttindi borgara og neytenda auk meginþátta sem snerta lýðræði mannréttindi jafnrétti og fleiri og tengjast starfsvettvangi hennar nefndin fjallar um lýðræði mannréttindi réttindi borgara jafnrétti neytendamál matvælaöryggi baráttu gegn glæpum þar á meðal alþjóðlegri glæpastarfsemi og hryðjuverkastarfsemi löggjöf innflytjendur og flóttafólk samstarf gegn kynþáttafordómum og aukið norrænt samstarf á sviði neytendamála okkar fulltrúi er þar elín hirst tvær aðrar nefndir eru innan vébanda norðurlandaráðs og það er eftirlitsnefnd sem fylgist með fyrir hönd þingsins þeirri starfsemi sem er fjármögnuð úr sameiginlegum sjóðum norðurlanda nefndin hefur einnig umsjón með málefnum sem snerta túlkun samninga um norræna samvinnu vinnutilhögun norðurlandaráðs og önnur innri málefni fulltrúi í þeirri nefnd er valgerður gunnarsdóttir að lokum er það kjörnefndin sem undirbýr og gerir tillögur að kjöri sem fer fram á þingfundum og aukakosningum í forsætisnefnd þar situr steingrímur j sigfússon norðurlandaráð fundaði í þrígang á árinu tvö þúsund og þrettán í janúar og þá var sá fundur haldinn í reykjavík í apríl var haldinn fundur í stokkhólmi og í september fundaði norðurlandaráð í þórshöfn síðan það sem er auðvitað hápunktur starfsins er norðurlandaráðsþingið sem að þessu sinni fyrir árið tvö þúsund og þrettán var hið sextugasta og fimmta og var haldið í og fleira það þing hófst með leiðtogafundi norrænna forsætisráðherra og leiðtoga landsstjórna á norðurlöndum með þingmönnum norðurlandaráðs sem að þessu sinni fjallaði um framtíðarsýn í norrænu samstarfi með hliðsjón af því hvernig norðurlöndin koma til móts við ungmenni samtímans og því hvort norræn samfélagsgerð framtíðarinnar verði traust og sjálfbær þar tóku allir forsætisráðherra norðurlanda til máls og gerðu grein fyrir þeirra sýn hvað það varðar nú er það svo að ísland hefur formennsku í norrænu ráðherranefndinni eins og hæstvirtur velferðarráðherra eygló harðardóttir hefur kynnt og hún er samstarfsráðherra norðurlanda og í framhaldi af leiðtogafundinum kynnti sigmundur davíð gunnlaugsson hæstvirtur forsætisráðherra formennskuáætlun íslands í norrænu ráðherranefndinni og hún ber yfirskriftina gróska og lífskraftur í henni er lögð áhersla á þrjú meginverkefni það fyrsta er norræna lífhagkerfið sem sameinar áherslur á grænan hagvöxt og sjálfbæra þróun annað verkefnið er norræna velferðarvaktin þar sem fjallað er um viðnámsþrótt velferðarkerfisins í kreppuástandi þar verða velferðarvísar þróaðir og hugað að samstarfi í heilbrigðismálum og haldnar ráðstefnur til að mynda um fjölskyldustefnur og velferð barna á norðurlöndum og stöðu kynjanna á norðurslóðum þriðja meginverkefnið er norræni spilunarlistinn sem snýst um það að virkja frumleika og sköpunarkraft sem auðlind og menningarverðmæti á þingi norðurlandaráðs eru á þess veitt verðlaun norðurlandaráðs og það eru verðlaun fyrir bókmenntir það eru sem sagt bókmenntaverðlaun norðurlandaráðs tónlistarverðlaun náttúru og umhverfisverðlaun norðurlandaráðs kvikmyndaverðlaun og barna og unglingabókmenntaverðlaun norðurlandaráðs sem voru veitt í fyrsta skipti fyrir árið tvö þúsund og þrettán það er hægt að komast að því náttúrlega hverjir hlutu þessi verðlaun en mig langar aðeins til þess að koma inn á verðlaunin sem voru veitt það er náttúru og umhverfisverðlaun norðurlandaráð sem vöktu mína athygli þarna það er selina juul sem hlaut þau og hennar helsta baráttumál er að koma í veg fyrir þá gríðarlega miklu sóun sem á sér stað á mat hún kynnti það afskaplega vel hvernig hún endurnýtir hvernig hún í rauninni breiðir út þann boðskap að í hinum vestræna heimi er verið að henda að óþörfu gríðarlegu magni af mat sem við gætum svo sannarlega nýtt okkur í lokin langar mig til þess að koma aðeins inn á starfsemi íslandsdeildar norðurlandaráðs íslandsdeildin fundaði þrettán sinnum á árinu íslandsdeildin úthlutaði fréttamannastyrkjum í apríl og íslandsdeildin hafði til umfjöllunar ýmis málefni að eigin frumkvæði sem hún fór síðan með kemur til baka frá eða með okkur á fundum norðurlandaráð það var meðal annars verið að fjalla um endurmenntunarstofnun norrænna blaðamanna í árósum norræna sumarháskólann um norræna félagið